Señor Presidente, yo fui y soy solidario con Kosovo.

En mi propia ciudad acogí a muchos miembros del UCK en términos solidarios. Pero hoy, señor Presidente, en Kosovo hay problemas de corrupción, de control de los medios de comunicación social, de delincuencia organizada, de administración mejorable. Hoy Kosovo, a mi juicio, señor Presidente, no reúne ninguna de las condiciones necesarias ni para estar en la Unión Europea ni para ser un Estado independiente.